In de tekst van de Commissie zijn ze niet te vinden, in de tekst van het akkoord ook niet. Ik wil u echter toch nog herinneren aan het volgende, mijnheer de commissaris bij de hervormingen van 2007 en 2009, toen wij definitief kozen voor een einde aan de melkquota, voor meer marktoriëntatie, is gezegd dat alle lidstaten de kans moeten hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie, met andere woorden, om geleidelijk over te gaan in dat nieuwe systeem. Nu merken we, op het moment dat je kiest voor meer marktoriëntatie, dat je die markt een grotere rol laat spelen, dat de macht ongelijk verdeeld is als het gaat om de voedselproductieketen. Dit akkoord is een poging om de positie van de primaire producent te versterken en dat akkoord moet je dus verwelkomen. Er zitten goede elementen in dat akkoord, zeker, en ik feliciteer de onderhandelaars. Maar ik heb ook twijfel. Het gaat vooral om de verhouding tussen boer en verwerker, terwijl de problemen nu juist zo vaak verder in die productieketen zitten, bij de inkopers van de supermarkten en de supermarkten zelf. Dààr wordt het grote geld verdiend, dààr zie je een situatie waar supermarkten een aantal jaar geleden een marge hadden op een kilo jonge kaas van 0,20 om vervolgens, twee jaar later, een marge te hebben op diezelfde kilo jonge kaas, van

Dus voor de zoveelste keer vragen wij de Europese Commissie zorg voor transparantie in die voedselproductieketen, als het gaat om waar de macht ligt en hoe de marges verdeeld worden. Tot slot dit akkoord is een goed instrument in handen van bepaalde lidstaten om ze voor te bereiden op de nieuwe situatie. Ik denk aan berggebieden, andere benadeelde gebieden, lidstaten met veel beschermde oorsprongsproducten. Maar andere landen blijven nu tot op het laatste moment in het harnas van dat melkquotumsysteem zitten en moeten van de ene op de andere dag over van het oude naar het nieuwe systeem. Dat is dus geen beloofde soft landing Zoals mijnheer Dantin al gezegd heeft, er is een stap gezet, maar wij zullen met het oog op de nieuwe situatie na 2015 andere stappen moeten zetten en ik hoop dat de Europese Commissie dat snel zal doen.